Herr Präsident! Es war ein Fehler, die gewählten Muslimbrüder in einer solchen Gewaltorgie unter Verursachung so vieler Toter abzusetzen und ihre gesamte politische Führung ins Gefängnis zu werfen. Viele Ägypter, die Gegner von Mursi sind, antworten im Westen auf diesen Einwand, dass auch Hitler demokratisch legitimiert gewesen sei. Gerade als Deutsche warne ich vor diesem vollkommen abwegigen Vergleich. Anstatt abzuwarten, dass es angesichts der großen Unzufriedenheit in weiten Teilen des ägyptischen Volkes zu vorgezogenen Neuwahlen gekommen wäre oder die Muslimbrüder spätestens bei den nächsten regulären Wahlen wieder in der politischen Versenkung verschwunden wären, hat sich ausgerechnet das Militär zum Richter über Demokratie und Menschenrechte aufgeschwungen. Frau Ashton, um auf Ihre Frage zu antworten Ich begrüße es ausdrücklich, dass keine generelle Haushaltshilfe mehr gewährt wird und nur konkrete Projekte für Bedürftige durch die EU gefördert werden. Bei einem meiner letzten Besuche in Kairo hat sich gezeigt, dass liberale Werte wie Freiheitsrechte von vielen Durchschnittsbürgern in Ägypten missverstanden werden als sexuelle Freizügigkeit, politische Beliebigkeit und der schlimmste Vorwurf in einer mehrheitlich strenggläubigen Gesellschaft überhaupt dass wir Liberale anti religiös seien. Da liegt noch viel politische Arbeit vor uns!